Madame la Commissaire, chers collègues, si l'on ne peut que regretter de voir l'Union européenne camper sur ses positions d'hostilité systématique à la Fédération de Russie, il faut se réjouir de l'amélioration de nos rapports avec la Biélorussie. Il en était temps, surtout après les efforts de Minsk pour obtenir un cessez le feu durable en Ukraine.

La Biélorussie peut et doit remplir le rôle qui était celui de l'Ukraine avant la crise un pont, un trait d'union entre la Fédération de Russie et les nations européennes.

Alors, cessons de nous diviser ou c'est tout le vieux continent qui sombrera dans le chaos.